Moje vysvětlení je, že tady poprvé narazila vzdělanostní společnost, která se rodí, na kapitálové vztahy. Jaké je vaše vysvětlení, pane kolego?